virðulegi forseti ég vildi fyrst og fremst þakka háttvirtum þingmanni efnismikla ræðu

friðargæslulið þar hefði hann talaði um þörf á baráttu gegn mansali og þrælahaldi um víða veröld hann talaði um palestínu og það apartheid kerfi sem þar viðgengst og alþjóðlegt viðskiptafrelsi þess vegna kom mér svolítið á óvart afstaða hans gagnvart framboði íslands til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna ef menn hafa eitthvað að segja eins og háttvirtur þingmaður hefur og hann vill að ísland tali fyrir þá er náttúrlega sjálfgefið næsta skref fyrir íslenska þjóð að sækjast eftir aðild að öryggisráðinu það er sjálfgefið að þjóð sem telur sig hafa einhverja stefnu að boða einhverju efni að miðla að hún leitist til að hafa áhrif á alþjóðavettvangi og mæla fyrir þeim þjóðþrifamálum

hrósa nú þingmanninum fyrir það og fagna því að hann lýsti sínum vilja að styðja við það verkefni nú

sendiráð og fjöldi sendiráða og slíkt ég get deilt með honum því sjónarmiði að það skipti máli að sýna ráðdeild og sparsemi í því tilliti en skilvirk utanríkisstefna verður nú ekki rekin með öðrum hætti en þeim að fólk hætti sér út fyrir landsteinana og menn verða nú að reyna að nálgast viðmælendur sína og þess vegna skiptir aðalmáli held ég að um sé að